Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wenn wir unsere Geschäftsordnungsregeln willkürlich auslegen oder missbräuchlich anwenden, dann wird mir angst und bange. Doch nun zum Thema. Vor wenigen Tagen war ich erneut auf einem der Lkw Parkplätze entlang der Autobahn A4 in Deutschland und habe Fahrer aus verschiedenen Ländern, vor allem aber aus Polen und Rumänien, kennenlernen dürfen. Ihre Aussagen waren so gut wie identisch. Erstens Sie fühlen sich ausgebeutet.

Zweitens Sie verbringen ihre wöchentlichen Ruhezeiten unter menschenunwürdigen Bedingungen. Drittens Sie wissen um die Briefkastenfirmen in ihren Herkunftsländern und um die illegalen Kabotagefahrten, die den Wettbewerb verzerren. Und viertens Sie wünschen sich unbürokratische und kontrollierbare europäische Regelungen. Bitte, liebe Kollegen, verschließt eure Augen nicht vor der Realität! Denn die Berufskraftfahrer auf den europäischen Straßen haben es verdient, dass wir konstruktive Lösungen für ihre Probleme annehmen. Hört auf die Basis!